haben. Das Dritte sind dann aber auch Tierzucht und Tiermedizin. Es gibt diese Verbindung. Wir haben uns bei ECDC nochmals vergewissert. Sie ist nicht das Hauptproblem, sie betrifft nicht alle Keime. Aber sie ist da, und deswegen müssen wir sie sehr sorgfältig beobachten. Das Vierte ist, dass wir die Industrie ermutigen, dabei aber auch über neue, innovative Regeln dafür nachdenken müssen, wie wir neue Antibiotika auf den Markt bringen können. Denn wir haben ja in der Industrie das Dilemma, dass sie eine halbe Milliarde Euro in die Entwicklung eines neuen Antibiotikums investiert, und dann sagen